Herr Präsident, liebe Kollegen! Der ist eine feine Sache, aber er ist kein Gesetz, sondern eine Proklamation. Wenn wir wollen, dass die Kommission wirklich wie Herr Theurer gesagt hat Vorbild ist für KMU Freundlichkeit, dann müssen wir auf zwei Stellen besonders achten Auf die Frage nach dem Geld und auf die Frage nach den Entscheidungsmöglichkeiten.

Ich bin immer noch nicht glücklich, wie bis jetzt die Verhandlungen zwischen der Generaldirektion Unternehmen und der Generaldirektion Forschung gelaufen sind über die Zukunft dessen, was wir als Programm für Wettbewerbsfähigkeit und Innovation kennengelernt haben, das

Aber eines müsste das Kriterium dieses Hauses gegenüber der Kommission sein Für die kleinen und mittleren Unternehmen geht es nicht nur um mehr Geld, sondern auch um einen weniger bürokratischen, leichteren Zugang zu diesen Programmen als bisher. Und es geht darum, einen breiten Begriff von Innovation durchzusetzen das war eines der Hauptthemen, als Vertreter

Eines der Hauptthemen, das sie uns ins Stammbuch schreiben, heißt Innovation ist mehr als nur Forschung, gerade für diese kleinen und mittleren Unternehmen.

Deswegen müssen wir ihnen dazu einen extra Zugang geben und sie nicht in Abhängigkeit bringen von den großen forschungsstarken Unternehmen. An dieser Stelle muss die Kommission zeigen, dass sie das, was sie als Sonntagsrede gerne vor sich her trägt, auch am Werktag zugunsten der kleinen und mittleren Unternehmen umsetzt.

Es muss zu lokalen und regionalen Partnerschaften kommen zwischen der öffentlichen Hand, Forschungseinrichtungen, Hochschulen und kleinen und mittleren Unternehmen. Es gibt viele hervorragende Beispiele Steinbeis oder Innovation Vouchers, oder das Beispiel Cambridge.

Es ist zu bedauern, dass die Kommission es nicht geschafft hat, bei ihrem Vorschlag zur Erneuung der Standardisierung die kleinen und mittleren Unternehmen mit einem Stimmrecht auszustatten.